Sept d'entre eux punissent ces orientations sexuelles de la peine de mort. Toutefois, en Afrique, le fait mérite d'être relevé, l'homosexualité entre adultes consentants est légale, au Burkina Faso, au Bénin, au Tchad, en République centrafricaine, au Congo, en RDC, en Guinée équatoriale, au Gabon, en Guinée Bissau, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Mali, au Niger, au Rwanda et en Afrique du Sud. Ces avancées sont le fruit d'un long travail de sensibilisation à la tolérance et au respect des droits fondamentaux des homosexuels que nous entendons bien poursuivre. Trois pays aujourd'hui nous causent du souci l'Ouganda, le Nigeria et, d'une autre manière, la Russie, qui interdit aujourd'hui toute propagande de l'homosexualité. Le Nigeria et l'Ouganda ont signé et vont signer des lois qui sont de véritables appels à la haine et la délation de l'homosexualité et à sa criminalisation. À ce propos, nous demandons aux autorités européennes de se servir avec intelligence et tact de la révision de l'accord de Cotonou pour rendre contraignant le respect de l'orientation sexuelle. Comme je l'ai dit, c'est le respect d'un droit fondamental que la gauche défend tout en sachant d'ailleurs qu'il y a autant d'homosexualité à gauche qu'à droite et que seule parfois la visibilité diffère dans un champs ou dans un autre.